Ich werde langsamer sprechen. Eine EU finanzierte Skipiste auf der Sonneninsel Bornholm, EU Förderungen für Kosmetikstudios, für die Ausbildung von TV Showgirls und ähnlicher Unsinn Das ist nur die Spitze des Eisbergs unsinniger Projekte und mangelnder europäischer Überwachung.

Seit Jahren also versickert das hart verdiente Geld der Steuerzahler. Gerade bei kleineren Fördersummen scheint keiner darauf zu achten, ob das Geld der europäischen Steuerzahler sinnvoll ausgegeben wird, oder ob es in privaten Taschen, schlimmer noch in den Taschen der Mafia, landet. Wenn die Mafia und das organisierte Verbrechen tatsächlich jährlich ein Loch in der Höhe von rund einer Milliarde Euro in die EU Kassen reißen also in etwa so viel, wie wir jährlich für die Finanzierung transeuropäischer Netze ausgeben dann wird es allerhöchste Zeit, dass die Kontrollen endlich einmal verschärft werden.